Da opišem, kako se začne izvajati en takšen objekt, kot ga mi tu gradimo. Najprej investitor določi projektno nalogo, se pravi kakšne želje ima glede na obstoječe zemljišče, potem se uskladi tole z, z občinskim prostorskim načrtom, in ko se dobi kompletna slika želj in možnosti za izvedbo objekta, se izdelajo projekti. Na osnovi projekta za pridobivanje za pridobitev gradbenega dovoljenja se nato projekt vloži na upravno enoto in s predložitvijo vseh soglasij, ki so potrebna za izvedbo takšnega objekta, se potem pridobi gradbeno dovoljenje. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se izbere izvajalec, glavni izvajalec za izvedbo in se prične z izvedbo del. Najprej, najprej se objekt zakoliči, pride geometer, postavi, se pravi odmike, točke, točno odmike od parcelnih mej objekta, ko se to zakoliči, se postavijo profili, in se izvede izkop gradbene jame. Po izvedbi izkopa gradbene jame se izvedejo meritve trdnosti temeljnih tal in se začne z izvajanjem temeljev. Zdaj, če je objekt višji, se postavi žerjav, se prav tako izvedejo temelji za postavitev gradbenega žerjava. In ... Začne z, z izvajanjem del. Izvede se temeljna plošča, se pravi, se naredi obod temeljne plošče, se položi armatura. Po izvedbi armature se zabetonira, in potem če je objekt armiranobetonski, se izvajajo armiranobetonske nosilne stene. Se pravi, se se je zdelo paž, položi armatura, v paž se vstavijo potrebne inštalacije. V betonskih stenah, se pravi, za elektriko, za za pač strojne inštalacije za otoke in se obe dela po etažah, se pravi, se naredijo nosilne stene, zdaj če so nekatere stene zidane, se se stene pozidajo, potem se pa izvaja ... za vsako etažo plošča. Armirana betonska plošča, izvaja, izvajajo se podpore, na katere se naredi paž, lahko so montažne plošče, lahko je klasična armirana betonska plošča, kjer se prav tako izvede, položi armatura. V ploščo se vstavijo inštalacije potrebne pred, pred inštalacijo, se pravi cevi za kasnejšo napeljavo kablov, za luči v v prostorih. In tako se gradi po etažah do groba gradbena dela do strehe. Ko pridemo do zadnje etaže, se izvede streha. Najprej izvede streha, potem se začne vstavljati stavbno pohištvo. Se pravi, se gradijo okna, vrata, da se direkt zapre. V samem objektu se začnejo izvajati inštalacijska dela, elektroinštalacije in strojne inštalacije. Ko se izvedejo vse strojne inštalacije in elektroinštalacije, se naredijo po po stenah in po tleh, se naredijo cementni ometi. Raje ko je vgrajeno stavbno pohištvo, se izvede po stenah, kje, kjer so pečne se izvedejo imeti. Postavijo se, če so vmesne predelne stene, montažne, se pravi iz gips, mavčnokartonskih plošč, se postavi konstrukcija, nosilna konstrukcija, v katero, preden se zapre, se z ene strani se zapre z ploščami, na drugi strani se prav tako izvaja inštalacije, se pravi z vsaka, za vsa stikala, za luči v stenah. Se ko je to položeno, se vstavi izolacija in se zapre z mavčnokartonskimi ploščami. Ko so te predelne stene postavljene, se izvaja se naredi, začne izvajati tlaki. Se pravi, se položi toplotna in zvočna izolacija po tleh, to je po navadi stiropor, in se izvede cementni estrih. V primeru, da imamo ogrevanje, primer talno, talno ogrevanje, se pred izvedbo estriha napelje inštalacija za talno ogrevanje in se izvede po prostorih cementni estrih. Po izvedbi cementnega estriha se začne izvajati slikopleskarska dela, kitanje in kitanje, brušenje in barvanje sten in stopov. Vgrajuje se notranja vrata, ko se ta dela izvedejo, se se pričnejo polagati že tlaki. Se pravi, na koncu finalni podi v v stanovanjih, keramika po kopalnicah se lahko izvaja že prej, čim so zaključene inštalacije in estrihi. Se po hodnikih, po stopniščih in se izvaja keramičarska dela, se položi keramika. Po ostalih prostorih v stanovanjih pa se ... po po določenem, po določenem času, ko se estrih posuši, takrat je potrebno vsaj kakšen, odvisno od letnega časa oziroma temperatur, ki so, kakšen mesec dni, da imamo dovolj suh estrih za polaganje notranjih tlakov. Se pravi, parketa ali podobno, toplih podov ali kaj podobnega. Ko so ta finalna dela zaključena, se pripravi vsa potrebna dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja. Se pravi, potrebno od vseh obrtnikov, ki so, seveda so tudi ostali obrtniki, ko so še tu, ključavničarska dela za razne ograje na stopniščih ne vem, kakšen umetni kamen, zunaj na objektu, na objektu se izvaja fasada, se fasaderska dela, ključavničarska dela potem imamo kleparska dela, prostokleparska dela se vključijo, in od vseh teh izvajalcev se pridobivajo potrebni certifikati za vse vgrajene materiale, ker je točno vpisano lastnosti teh posameznih materialov, vrsta vseh materialov, ki so vgrajeni, vse to se mora predložiti komisiji na tehničnem pregledu za pridobitev uporabnega dovoljenja. Prav tako morajo vsi podizvajalci, izvajalci dati za svoja dela potrebne garancije, se pravi za, za posamezno vrsto del, za posamezne materiale, predpisana doba, garancijska doba, v kateri so so dolžni odpraviti morebitne napake. Ko se vse ta, vsa ta dokumentacija pridobi, se razpiše tehnični pregled, kjer komisija, pred pred tem je potrebno izvesti tudi vse potrebne meritve, ki so prav tako predložijo na tehničnem pregledu, to so meritve elektroinštalacij, meritve zoka, prehoda zoka med, recimo med stanovanju, meritve dezinfekcijo recimo vode, klorošok, meritve komunalne opremljenosti, se pravi, tudi istočasno, ko se izvaja objekt, se se pred dokončanjem izvede tudi komunalna, se pravi opremljenost kanalizacija, toliko, potem za odvajanje strešne meteorne vode, ponikovalnice.